Señor Presidente, quiero saludar el anuncio efectuado ayer por el señor Juncker para modificar hasta los treinta años la edad límite de las personas que pueden acogerse a este programa de Garantía Juvenil. Quiero expresar también una inquietud este programa funcionará bien en la medida en la que esté cerca de la realidad económica y del mercado laboral, y siempre que tenga un carácter integral. Muchas de las competencias y el conocimiento para conseguir esta proximidad están en las regiones. En España, el Gobierno ha hecho un reparto absurdo de los fondos recibidos para financiar el programa el Gobierno del Estado gestionará el 85 y las regiones, el 15 restante, cuando las competencias están distribuidas exactamente al revés. Este no es un problema interno de un Estado miembro, es una amenaza para el éxito de un programa europeo. Por eso, pedimos control para corregir estas disfunciones y garantizar la eficacia del programa. Y por eso, señor Andor, le pregunto si usted conoce el programa del Estado español, del Gobierno del Estado español, y qué le parece esa distribución que está planteando cuando al final no se ajusta a las diferentes necesidades de las distintas regiones del Estado español.